okkar bíður mikið verkefni að afgreiða ekki bara þau mál sem eru á dagskrá þessa fundar sem eru fyrir utan ríkisábyrgðina vegna lántaka tryggingarsjóðs fjáraukalög ráðstafanir í skattamálum tekjuskattsmál og fleiri okkar bíður það verkefni að afgreiða fjárlög fjáraukalög þriggja til fjögurra skattafrumvörp fjölmörg önnur mál sem tengjast forsendum fjárlaga eða eru tengd áramótum þetta eru mikilvæg mál og það eru mikilvægir þjóðarhagsmunir á bak við það að alþingi leysi sitt verk skilvirknislega af hendi þjóðin hlýtur að gera þá kröfu til alþingis síns að það reynist vandanum vaxið og skili því sem því er ætlað að skila og það þarf að skila til að takast á við erfiðar aðstæður í okkar samfélagi nú hafa menn eytt hér upp undir hálftíma um þann einfalda hlut að greiða um það atkvæði hvort hér mætti funda fram á kvöldið sem að mínu mati hefði auðvitað alls ekki átt að þurfa atkvæðagreiðslu um svo sjálfsagt er það ég verð að segja við þá þingmenn sem kveinka sér undan því að halda fund fram á kvöld ekki vildi ég hafa þá með mér á sjó eða í sauðburði